forseti ég mæli fyrir áliti utanríkismálanefndar um tillögu til þingsályktunar um samkomulag við færeyjar og grænland um skipti á ræðismönnum nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund þórð þórarinsson frá vestnorræna ráðinu og berglindi ásgeirsdóttur og friðrik jónsson frá utanríkisráðuneyti með tillögunni er lagt til að alþingi skori á ríkisstjórnina í samráði við landsstjórnir færeyja og grænlands að gera samkomulag um að löndin skiptist á ræðismönnum og að þau komi sér upp sameiginlegum ræðismannsskrifstofum með ályktun númer tvö tvö þúsund og sex sem samþykkt var á ársfundi vestnorræna ráðsins tuttugasta og fyrsta ágúst tvö þúsund og sex í þórshöfn samþykkti ráðið að skora á ríkisstjórnir íslands færeyja og grænlands að koma á slíkum ræðismannaskiptum samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneyti er stefnt að opnun nýrrar ræðisskrifstofu íslands í þórshöfn í færeyjum fyrsta apríl næstkomandi þá hefur verið upplýst að færeyingar hyggist opna ræðisskrifstofu í reykjavík síðar á þessu ári nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt undir hana rita jón kristjánsson varaformaður og framsögumaður jón gunnarsson